framsóknarflokkurinn bæri að hluta til ábyrgð á þessari þróun sem leiddi til þeirrar stöðu sem við erum núna í mér finnst að það sé

bankanna ég er þeirrar skoðunar að einkavæðing bankanna eins og að henni var staðið sé meginfrumorsök þessarar þróunar mig langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann sé mér

að sú stefnubreyting sem varð á síðustu metrunum í aðdraganda lagasetningar um einkavæðingu bankanna þegar horfið var frá dreifðri eignaraðild til þeirrar stefnu að selja stóra hluta í bönkunum séu í raun hin stóru mistök á fyrsta